Monsieur le Président, il est clair effectivement que la promiscuité dans les prisons offre les conditions d'une forme de contamination entre détenus dont les méfaits ne sont pas tous de même nature ou de même importance.

C'est la raison pour laquelle les pays de l'Union européenne doivent privilégier les peines alternatives à la prison.